continuano ad essere ostacoli molto forti.

Occorre finalmente introdurre, come ho più volte proposto con emendamenti ed interrogazioni, la possibilità di scorporare dal patto di stabilità gli investimenti pubblici produttivi proprio per consentire, soprattutto alle autorità locali, di poter realizzare interventi concreti per il territorio.